Señor Presidente, señor Barroso, sin duda usted ha dicho cosas importantes, con las que yo no tengo ningún problema sobre la gobernanza, sobre las reformas, sobre la profundización del mercado interior. Pero, señor Barroso, permítame que le diga que su discurso me ha causado perplejidad. No es, desde luego, el mejor discurso de su vida, sobre todo teniendo en cuenta la enormidad de la crisis económica, social y política que está viviendo Europa. Y me parece que el discurso es uno más y no está a la altura de los retos. Ha dicho usted que quería una alianza con el Parlamento y con la opinión pública.

Pero mucho me temo que, con este programa de trabajo tan poco ambicioso, difícilmente va a poder usted construir esa alianza, una alianza fuerte y que responda a los retos. Hoy hemos aprobado aquí un informe importante de lucha contra la pobreza.

No está la Directiva sobre los servicios sociales de interés general. No está la Directiva sobre la renta mínima. No hay nada en su programa de trabajo que nos diga que hay ambición de construir la Europa social, no sólo por lo social, sino porque continúan ustedes creyendo que van a salir de la crisis económica sin atender los requerimientos de la sociedad, sin atender los requerimientos de nuestros ciudadanos.

Hablemos de la flexibilidad unida a la seguridad de los trabajadores, tan necesaria en estos momentos de crisis.

Señor Barroso, probablemente hay una filosofía detrás que no hay espacio para la Europa social en la crisis, en la globalización.